Herr Präsident! Die heutige Diskussion hat gezeigt, dass Europa offensichtlich noch weit von einem einheitlichen digitalen Binnenmarkt entfernt ist. Wie schnell und ob man durchs Internet surft und wie viel man dafür zahlt, hängt immer noch davon ab, in welchem Land, in welcher Region man wohnt und wie gut im jeweiligen Wohnort die Breitbandversorgung ist. Wir brauchen rasche Maßnahmen, die diese digitale Fragmentierung aufheben. Der Zugang zum Internet ist ein Grundrecht, und niemand darf davon ausgeschlossen sein. Eine Diskussion über die Vollendung des Binnenmarkts darf diese Fragen nicht aussparen. Aber auch andere Voraussetzungen sind zu thematisieren wie die gesetzliche Verankerung der Netzneutralität, das Wiedererlangen von Vertrauen in das digitale Netz durch eine rasche Verabschiedung des Datenschutzpakets, eine Urheberrechtsreform, die die Potenziale der digitalen Ära nutzbar macht, und schließlich auch bessere Möglichkeiten für Datenportabilität und Anbieterwechsel, um sich verfestigende Monopole

Schließlich auch ein Appell an uns alle, an uns Parlamentarier Es ist zu wenig, nur darauf zu warten, was von der Kommission kommt. Das Europäische Parlament muss selbst eine tragende und fordernde Rolle bei der Entwicklung des digitalen Binnenmarkts einnehmen.